Cetățenii europeni, mediul și industria europeană trebuie să beneficieze de un nivel ridicat de securitate, iar industria de profil să beneficieze de un cadru legislativ simplificat și de condiții egale de concurență. Solicit Comisiei și statelor membre să analizeze practicile cele mai avansate pentru activitățile de prospectare și producție offshore și să propună îmbunătățirea cadrului legislativ. De asemenea, solicit statelor membre și Comisiei să se asigure că regimul de autorizare prevede instrumente financiare adecvate astfel încât, în caz de incidente majore, să poată fi mobilizate urgent sursele financiare necesare acoperirii daunelor economice, sociale și de mediu cauzate de o scurgere de petrol sau gaze.